um klukkan eitt þrjátíu í dag fer fram utandagskrárumræða um upplýsingu atvinnulífs og stöðu ríkissjóðs málshefjandi er háttvirtur þingmaður birkir j jónsson hæstvirtur fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund